Panie Przewodniczący! Chciałbym podziękować Pani Komisarz za dzisiejszą informację, ale też za szybką reakcję Komisji Europejskiej, za to, że komisarze Georgieva i Piebalgs byli jeszcze w sierpniu w regionie. Był tam też przedstawiciel polskiej prezydencji minister Stanowski.

Można niestety powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej dramatycznych kryzysów humanitarnych, jaki dotknął naszą planetę w ostatnich latach. Klęska głodu rozprzestrzenia się na nowe obszary, więc wszystko wskazuje na to, że jesteśmy dopiero w początkowej fazie kryzysu humanitarnego.

W ostatnim ćwierćwieczu klęska żywnościowa dwukrotnie nawiedziła Róg Afryki.

W tym regionie niestety stale brakuje dwóch podstawowych dla przeżycia dóbr żywności i wody. Mieszkańcy Afryki Wschodniej potrzebują także nasion i narzędzi rolniczych oraz lepszych warunków hodowli zwierząt. Mówił o tym poseł Berman. Rozwój rolnictwa pozwoli na uniezależnienie od pomocy humanitarnej. Aby sprostać temu wyzwaniu, nasze działania muszą być bardziej efektywne i długofalowe. Powinny one doprowadzić do stworzenia warunków do samodzielnej produkcji żywności. Musimy wypracować lepszą koordynację między pomocą humanitarną a długofalowymi projektami rozwojowymi.